ég vil þakka hæstvirtum iðnaðarráðherra fyrir greinargóða skýrslu um framkvæmdir við kárahnjúka og þau miklu umsvif sem nú eru fram undan og eru staðreynd á austurlandi ég er sammála hæstvirtum ráðherra í því að þessi umræða er nauðsynleg og þar af leiðandi ekki sammála þeim málflutningi háttvirts formanns samfylkingarinnar ingibjargar sólrúnar gísladóttur þar sem hún efast um tilgang þessara umræðna við höfum nú leitt það í ljós hér að sú samhenta stjórnarandstaða sem hefur boðað að hún ætli að setjast í ríkisstjórn á næsta ári hefur kynnt þrjár ólíkar stefnur í stóriðjumálum á íslandi í fyrsta lagi er það svo að vinstri grænir eru á móti allri stóriðju í öðru lagi er það svo að samfylkingin er búin að sitja fimm ár á stóriðju að minnsta kosti svona til að nálgast vinstri græna að einhverju leyti í þriðja lagi kemur svo háttvirtur formaður frjálslynda flokksins guðjón arnar kristjánsson og boðar álver við húsavík og þakka ég honum fyrir þann stuðning í ári mikilvæga máli hér hafa því komið þrjár ólíkar skoðanir hjá þremur stjórnarandstöðuflokkum og ég held að við stjórnarliðar þurfum að hjálpa stjórnarandstöðunni í því að samræma málflutning sinn í þessum efnum það er ekki nóg með það að stjórnarandstaðan sé ósammála innbyrðis heldur virðist háttvirtur formaður samfylkingarinnar vera í töluverðum vandræðum í sínum málflutningi því að þær mótsagnir sem komu fram hjá háttvirtum þingmanni hér áðan voru með ólíkindum háttvirtur þingmaður fór yfir hnignun byggðar á austurlandi á undanförnum árum og talaði um að það þyrfti og hefði þurft að styrkja atvinnulífið þar ég er sammála háttvirtum þingmanni um það stuttu síðar fór háttvirtur þingmaður yfir það að framsóknarflokkurinn og stjórnarflokkarnir hefðu farið offari í því að byggja upp þennan stóra vinnustað á austurlandi því að það hefði enginn atvinnubrestur verið í þjóðfélaginu á þeim tíma ég vil skora á háttvirtan þingmann ingibjörgu sólrúnu gísladóttur að kynna sér hvernig ástatt var í atvinnumálum austfirðinga á sínum tíma eins og hæstvirtur iðnaðarráðherra fór hér yfir var hnignun í nær öllum atvinnugreinum og ef það er ekki samdráttur í atvinnulífi í heilum fjórðungi og neyðarástand sem hefði þurft að bregðast við þá veit ég ekki hvað háttvirtur þingmaður kallar samdrátt síðan er það þannig að háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún virðist vera búin að gleyma því að hún lagði blessun sína yfir þessa framkvæmd og það var einkavæðingartónn í ræðu háttvirts þingmanns þegar hún talaði um að trúlega hefði verið réttast að

samt sem áður er það staðreynd að háttvirtur þingmaður studdi það að ríkið kæmi að þessu með ábyrgðum og hún skrifaði undir fyrir hönd reykvíkinga upp á lánsábyrgð vegna þessarar framkvæmdar en háttvirtur þingmaður virðist hafa töluverða eftirsjá í þessu máli því að eins og hún sagði á dögunum að batnandi mönnum væri best að lifa og er þar af leiðandi að tala til þeirra andstæðinga þessara framkvæmda um það að samfylkingin hafi hringsnúist á punktinum í þessu efni háttvirtur þingmaður talaði um arðsemi verkefnisins ég vil spyrja háttvirtan þingmann ingibjörgu sólrúnu hvers virði það sé að sjá byggðirnar rísa og fasteignaverð færast nær því sem gengur og gerist á stærri þéttbýlisstöðum eins og við sjáum núna fyrir austan hvers virði er það að sjá mannlífið blómgast eins og nú er staðreynd á miðausturlandi og hvers virði er það að sjá þá bjartsýni sem nú ríkir á austurlandi í stað þess hugarástands sem ríkti á miðausturlandi fyrir örfáum árum er hægt að meta alla þessa þætti í krónum og aurum að mati háttvirts formanns samfylkingarinnar ingibjargar sólrúnar gísladóttur hæstvirtur forseti það er nefnilega svo að það var stöðug fólksfækkun lágt húsnæðisverð og ekki nægjanlegur fjölbreytileiki í atvinnulífi sem einkenndi miðausturland núna fyrir örfáum árum fólk flutti í ríkum mæli burt og fann sér atvinnu við hæfi oftar en ekki var það á suðvesturhorni landsins það var samdráttur eins og ég sagði hér áðan í nær öllum atvinnugreinum í fjórðungnum það var þungt í fólki enda austfirðingar búnir að verjast fyrir því háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon um áratugaskeið að byggja upp atvinnulíf á austurlandi og við skulum hafa það í huga háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon að eina stóriðjan sem staðsett er hér á landi er á höfuðborgarsvæðinu og ég hef ekki heyrt háttvirtir þingmenn vinstri grænna mótmæla stækkun á grundartanga í miklum mæli nei það skal snúa sér að austfjörðum umbjóðendum háttvirtur þingmaður steingríms j sigfússonar það skal

að ég er mjög stoltur af því sem þingmaður þessa kjördæmis að áratugabaráttumál austfirðinga virðist nú vera í höfn það er líka ekkert óeðlilegt að þingeyingar og akureyringar sameiginlega skuli berjast fyrir sams konar uppbyggingu og nú á sér stað á austurlandi því miður er það staðreynd að samfylkingin hefur sett stóriðjustopp á þær framkvæmdir vinstri grænir munu aldrei samþykkja þær framkvæmdir og er það óeðlileg krafa íbúa á landsbyggðinni að byggja upp atvinnulífið með þeim hætti líkt og við höfum verið að gera hér á höfuðborgarsvæðinu hvernig væri að leyfa þeim að sækja í sjóinn og við hljótum að gera þá sjálfsögðu kröfu að íbúar á landsbyggðinni njóti fjölbreytni í atvinnulífi líkt og íbúar á höfuðborgarsvæðinu álverið í straumsvík og álverið á grundartanga hafa fært hundruðum manna mjög eftirsótt störf og það er eftirsótt að vinna á þessum vinnustöðum ég fullyrði það að höfuðborgarsvæðið í dag væri allt annað ef þessir stóru vinnustaðir væru ekki til staðar í hafnarfirði og á grundartanga það eru mörg hundruð eða þúsundir starfa afleiddra starfa sem skapast í kringum þessa stóru vinnustaði þegar háttvirtur stjórnarandstaða talar um þá áherslu sem við eigum að leggja á uppbyggingu lítilla og meðalstórra fyrirtækja tek ég undir með stjórnarandstöðunni í þeim efnum en hverjir eru að þjónusta þessa stóru vinnustaði það eru lítil og meðalstór fyrirtæki hverjir munu þjónusta álver á húsavík ef það verður að veruleika eins og við framsóknarmenn og trúlega sjálfstæðismenn ætla sér

munu þjónusta það fyrirtæki lítil og meðalstór fyrirtæki á akureyri munu þjónusta þennan mikilvæga vinnustað á bakka við húsavík en það er ekkert í hendi í þeim efnum það er mikil andstaða hér í þingsal gegn atvinnuuppbyggingu á norðausturlandi í þeim efnum og við framsóknarmenn og stjórnarmeirihlutinn munum standa vörð um það að byggja upp slíka atvinnu þar hvað ætlarðu að gera við grímsey hæstvirtur forseti þær ábyrgðarlausu hugmyndir sem hafa komið fram hjá stjórnarandstöðunni um að fresta fyllingu hálslóns eru vissulega umræðuefni hér í þessari umræðu þar er um svo óábyrgt tal að ræða að það tekur ekki nokkru tali það er verið að ræða um að það eigi að fresta fyllingu hálslóns fara í mjög umfangsmiklar rannsóknir á þessari stóru framkvæmd sem hefur verið fullrannsökuð og eins og kom fram hjá hæstvirtur iðnaðarráðherra að engin framkvæmd á vegum landsvirkjunar hefur hlotið eins miklar rannsóknir og bygging kárahnjúkavirkjunar við hefðum því verið að fresta orkuafhendingu landsvirkjunar til fjarðaáli um óákveðinn tíma trúlega lengri tíma en skemmri alcoa hefur samið við sína viðskiptavini erlendis skuldbindandi um útflutning á þeirri framleiðslu sem þar umræða þannig að íslenskir skattborgarar hefðu á endanum orðið skaðabótaskyldir upp á marga milljarða króna þetta er innlegg stjórnarandstöðunnar hér í þessu stærsta atvinnumáli íslandssögunnar fyrir utan það að þeir fjögur hundruð starfsmenn sem bíða eftir því að fara að starfa hjá fjarðaáli hefðu trúlega ekki haft mikið að gera á meðan og trúlega hefði þurft að seinka því að ráða í þau störf og væntanlega hefði það haft áhrif á þau fimm hundruð til sex hundruð afleiddu störf sem framkvæmdin skapar eitt þúsund störf hefðu orðið í uppnámi á austurlandi vegna þessa hefði það styrkt miðausturland nei það hefði ekki styrkt miðausturland það er á hreinu það er því mjög mikilvæga að ábyrg stjórnvöld standi að þessari framkvæmd sem er mjög vel undirbúin eins og hæstvirtur iðnaðarráðherra kom hér inn á áðan það er óábyrg stjórnarandstaða sem talar með þvílíkum hætti um þessa framkvæmd sáir fræjum efa og ótta ekki síst hjá austfirðingum um það að stíflan muni trúlega bresta og að stjórnarflokkarnir séu að tefla austfirðingum í tvísýnu með þessari framkvæmd það er með ólíkindum að hafa hlustað á málflutning háttvirts formanns samfylkingarinnar hér sem er komin í marga hringi í þessari umræðu það er með ólíkindum að hafa hlustað á málflutning stjórnarandstöðunnar allrar sem er innbyrðis ósammála um alla hluti í þessu máli en þetta er ekki eini málaflokkurinn þar sem stjórnarandstaðan er ósammála hún hefur komið hér fram með mjög ótrúverðugum hætti